Aucune autorité indépendante, aucune autorité indépendante, celle que nous défendons, n'accepterait de se laisser traiter de la sorte.

Ce que vous faites pour l'Europe, Monsieur Oettinger, et l'ensemble de votre Commission, est pire que ce que font tous les nationalistes, tous les extrémistes et tous les eurosceptiques.